áður boðuð utandagskrárumræða um nýtingu orkulinda og uppbyggingu stóriðju verður klukkan fjórtán á morgun þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag það er þar til umræðum um dagskrármálin er lokið